Sogar in meinem Heimatland innerhalb der einzelnen Bundesstaaten ist die Reaktion ganz unterschiedlich. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, da können wir besser werden. Und zur Luft Ich finde es unbegreiflich, dass wir in der Finanzkrise diese idiotische Regelung, dass eine Airline ihren Start und Landeslot verliert, wenn sie ihn nicht zu 80 der Zeit nutzt, problemlos aussetzen konnten. Jetzt antwortet GD MOVE auf eine dezidierte Anfrage einer Airline, ob das nicht auch im Fall von Corona angemessen wäre, und GD MOVE sagt Nein, das ist nicht notwendig. Jetzt fliegen Flugzeuge leer durch die Gegend.